hæstvirtur forseti við ræðum nú aðra skýrslu hér í dag sú fyrri var skýrsla um hæstaréttardóm sem féll í gær og þessi skýrsla sem er munnleg skýrsla fjármálaráðherra um lífeyrissjóðina þessar skýrslur eru báðar af sama brunni komnar það er ræturnar liggja aftur í bankahrunið sem var hér tvö þúsund og átta við stóðum þá frammi fyrir bankahruni gengishruni og skuldbindingum sem féllu á ríkissjóð svo miklum að það lá við þjóðargjaldþroti hæstvirtur forseti ástæða umræðunnar í dag er nýleg skýrsla sem lífeyrissjóðirnir sjálfir höfðu frumkvæði að og nefnist úttekt á fjárfestingastenfu ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda bankahrunsins tvö þúsund og átta skýrslan er að mínum dómi vel unnin viðamikil og gefur glögga mynd af umsvifum lífeyrissjóðanna fram að bankahruni hæstvirtur forseti ég skal viðurkenna það að ég hef ekki þaullesið þessar fjórar skýrslu eða fjögur bindi sem skýrslan tekur yfir en farið yfir helstu atriði og á örugglega eftir að gera það meira og betur því að ég tel að sú úttekt sem lífeyrissjóðirnir sjálfir stóðu fyrir sé eingöngu upphaf að vinnu og umræðu um framtíð lífeyrissjóðanna sem við hér á þingi inni í ríkisstjórn og úti í samfélaginu þurfum að halda áfram með í skýrslunni eru færð rök fyrir því að heildartap lífeyrissjóðanna frá janúar tvö þúsund og átta til ársloka tvö þúsund og tíu sé tilgreint tæpir fjögur hundruð áttatíu milljarðar króna þessi fjárhæð er talsvert hærri en sjóðirnir sjálfir hafa metið og rakið til efnahagshrunsins í október tvö þúsund og átta eða sem nemur allt að níutíu og fimm milljörðum króna

af ólíkum viðmiðunartímabilum sé tímasetning tjónsins miðuð við fall bankanna verður heildartap sjóðanna þrjú hundruð áttatíu milljarðar en það væri jafnframt hægt að fá enn hærri tölu ef farið væri aftar en janúar tvö þúsund og átta alveg sama hvaða viðmiðunarpunktur er tekinn er tap lífeyrissjóðanna ógnvænlegt sé miðað við útgangspunkt skýrslunnar er upphæðin hærri en sem nemur öllum fjárlögum ríkissjóðs árið tvö þúsund og tólf að undanskildum vaxtakostnaði í umræðu um tap lífeyrissjóðanna þarf að sjálfsögðu að hafa í huga að það var alveg ljóst að við fall bankakerfisins og fjölda gjaldþrota fyrirtækja mundu lífeyrissjóðirnir tapa miklum fjármunum þar sem þeir voru stórir fjárfestar í íslensku athafnalífi þessu er í raun ágætlega haldið til haga í skýrslunni enda nauðsynlegt því að umræðan verður að vera sanngjörn það breytir þó ekki því að ýmsu þarf að halda til haga eins og því að viðskiptagjörningar sem lífeyrissjóðirnir taka þátt í skömmu fyrir hrunið verða æ einkennilegri og er mönnum skylt að fara betur færð þá við lestur á skýrslunni blasir við að lífeyrissjóðirnir fylgdu ráðleggingum frá stóru bönkunum sjálfum og eignarhaldsfélögum á bak við þau allt of blint það skortir því á að í mörgum tilfellum sjálfstæðari vinnubrögð hjá stjórnendum lífeyrissjóðanna það er einnig rétt að nefna að lífeyrissjóðirnir nutu góðs af verðtryggingu í gegnum það verðbólguskot sem varð hér við hrunið ef slíku hefði ekki verið til að dreifa hefði tapið verið miklu meira ekki má gleyma að áratugauppbygging lífeyrissjóðakerfisins hefur skilað okkur afar burðugum stofnunum samkvæmt nýjustu úttekt efnahags og framfarastofnunar það er o e c d er ísland með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi innan o e c d og er þar í öðru sæti á eftir hollandi það þýðir að ef við höfum lagt til hliðar til að eiga fyrir okkar lífeyrisgreiðslum þannig að þrátt fyrir hrunið stendur þetta kerfi sterkt á alþjóðlegum samanburði en þess má geta hæstvirtur forseti að þessi úttekt var gerð tvö þúsund og tíu þannig að það er þá marktækur samanburður eftir hrun og eftir þetta mikla tap það má ekki gleyma því að það þarf að stíga varlega til jarðar þegar menn ræða um grundvallarbreytingar á þessu sjóðakerfi okkar þó er full ástæða til að skoða ákveðna grunnþætti í starfsemi sjóðanna mikilvægt er að þeirri endurvinna sé traust og endurskoði sína starfsemi sjálfir en einnig þarf að skoða vel muninn á milli hins almenna lífeyrissjóðakerfis og hins opinbera en eins og fram kom í máli hæstvirts fjármálaráðherra er nefnd að störfum á vegum fjármálaráðuneytisins til að vinna að þessum málum einnig þurfa lífeyrissjóðirnir sjálfir að velta því gaumgæfilega fyrir sér hvort núverandi fyrirkomulag við val á stjórnarmönnum sé hið eina og sanna í skýrslunni er þessu raunar velt upp meðal annars hvort rétt sé að óháðir stjórnarmenn séu valdir í stjórnir sjóðanna loks þarf að skoða rækilega forsendur á bak við ávöxtunarviðmið lífeyrissjóðanna en yfir málsmetandi aðilar hafa talið að þrjú og hálft prósent raunávöxtun til framtíðar sé of bjartsýn þó svo að hún hafi gengið á síðastliðnum áratugum þetta atriði er gríðarlega mikilvægt og þarfnast rækilegrar athugunar í ljósi breyttra aðstæðna á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum fyrirspurn um þessi mál liggur hér fyrir þinginu og ég vona að svar berist mjög fljótlega þannig að hægt sé að fara yfir málið og að það sé þá innlegg í frekari skoðun á hvort þessi raunávöxtun sé raunhæf eða ekki hæstvirtur forseti þegar við stóðum frammi fyrir svo miklu og stóru efnahagshruni sem hér var að þá í byrjun hálflömuðust menn alla vega get ég talað út frá eigin brjósti að það var erfitt að gera sér grein fyrir því hvað þetta eiginlega þýddi það þurfti nokkurn tíma til að átta sig á því hvað hafði eiginlega gerst og hvernig þetta mátti vera en umfang hrunsins held ég að sé fæstum ljóst enn þann dag í dag þó var það ljós i myrkrinu í fyrsta lagi að við gátum komist hjá þjóðargjaldþroti og lentum ekki í sömu stöðu og grikkir standa frammi fyrir í dag en við horfðum líka til lífeyrissjóðanna og þökkuðum fyrir að við hefðum byggt þá upp með jafntrausta hætti og raun ber vitni vissulega eru lífeyrissjóðirnir mismunandi ólíkir það eru hinir opinberu lífeyrissjóðir og þær tvær deildir a og b deild sem eru mistryggar og traustir fyrir á eigin fótum það er að standa undir þeirri ábyrgð að geta greitt sínum sjóðfélögum út samkvæmt þeirri ávöxtun sem þeir hafa og fjárfestingum ef ekki munu réttindi lífeyrisþega lækka eins og er að gerast núna í grikklandi þar sem þegar er ljóst að lífeyrisréttindi verða skorin mjög niður ásamt öllum launum í því landi svo við berum okkur saman við það ég tel að með þessari skýrsla sem lífeyrissjóðirnir sjálfir létu gera eigi okkur að vera betur ljóst hvað þeir eru okkur og okkar þjóðfélagi mikilvægir og hvað það er mikilvægt að standa vörð um þá hvernig við gerum það svo inn í framtíðina tel ég að við þurfum að leggjast vel yfir það er verið að skoða heildarendurskoðunina á kerfunum báðum bæði hinu opinbera og almenna það er verið að skoða þessa mismunun á a og b deild lífeyrissjóðs ríkisstarfsmanna hvernig það megi draga úr þeim halla sem er að safnast upp í a deildinni og hvernig megi laga eða rétta skuldastöðu b deildarinnar inn í framtíðina þetta eru stór og mikil verkefni fyrir utan það að alþingi hefur tekið ákvörðun um það að fram fari sérstök rannsókn á starfi lífeyrissjóðanna á vegum alþingis og ég tel að það hafi verið rétt að bíða eftir þeirri rannsókn sem lífeyrissjóðirnir sjálfir vildu standa fyrir og ég vil bara þakka lífeyrissjóðunum fyrir það frumkvæði sem þeir sýndu í málinu eðlilega vildu þeir sjálfir geta glöggvað sig á svið hvernig þetta gat farið svona og hver staða sjóðanna væri og síðan enn í framtíðina hvernig mætti koma í veg fyrir að þetta mundi endurtaka sig ég tel því rétt að við séum hér á alþingi ekki að fara inn í tvöfalda rannsókn heldur að það verði stjórnsýslu og eftirlitsnefnd alþingis sem fari yfir þessa skýrslu og sjái hvað það er sem nefndin telur að þurfi að bæta við til að fá skýrari mynd af sjóðunum

þetta tel ég að sé mjög mikilvægt að þessari vinnu verði haldið áfram það er margt í störfum

þarf að fá meiri festu á eins og fjárfestingarstefnu hvernig á hún að vera

við stöndum frammi fyrir tvöföldum vanda

það er hækkandi aldur og það eru færri barnsfæðingar og það eru sem sé færri sem koma til með í framtíðinni að standa undir velferðarþjónustunni nú þegar er farið að ræða þennan tvöfalda vanda á hinum norðurlöndunum og hafa nú svíar riðið á vaðið með því að taka upp brydda upp á umræðunni um það hvort það sé rétt að hækka eftirlaunaaldurinn ekki upp í sjötíu ár heldur jafnvel upp í sjötíu og fimm ár þannig að það séu þá fleiri úti í atvinnulífinu og greiði sín gjöld og það sé þá styttra tímabil því ekki bara hjá okkur við höfum íslendingar ekki fylgt þeirri þróun sem hefur verið í evrópu hvað barnsfæðingar snertir en kannski förum við inn í þann fasa líka að hér muni í náinni framtíð fækka mjög barnsfæðingum en það hefur nú ekki sýnt á síðasta ári þannig að það er aldrei að vita hvort það komi nokkurn tíma til þess að við þurfum að hafa sömu áhyggjur af fækkun barnsfæðinga hér og annars staðar hæstvirtur forseti þetta eru mörg stór verkefni sem bíða okkar ekki bara hvað varðar lífeyrissjóðina og að ná sátt um framtíðarskipan þeirra því að það er svo margt sem við stöndum frammi fyrir núna sem ég vona að við berum gæfu til að ná sátt um eins og verðandi lífeyrissjóðakerfi ef við viljum breyta núverandi hvernig viljum við þá hafa þetta inn í framtíðina þetta er eitt af mörgu þar sem hriktir í öllum stoðum samfélagsins eftir hrunið